Raportul doamnei Swinburne pune accentul pe asigurarea unor condiții de egalitate între sistemele multilaterale de tranzacționare. Consider că la fel de importantă este și punerea lor sub același nivel de supraveghere. Doresc să subliniez necesitatea unei legislații mai potrivite, pentru reducerea riscului sistemic și pentru asigurarea concurenței loiale a pieței. În momentul de față există o lipsă îngrijorătoare de informații disponibile cu privire la strategiile de tranzacționare. Singura modalitate de a înțelege cu adevărat dacă piața funcționează corect este ca autoritățile de reglementare să dețină informații suficiente. ESMA ar trebui să stabilească norme și modalități comune de notificare aplicabile tuturor datelor, atât în cadrul sistemelor de tranzacționare, cât și al celor extrabursiere. Consider utilă o analiză a efectelor stabilirii unui volum minim de ordine pentru tranzacțiile pe toate platformele anonime.